À cet effet, je rappelle que le Parlement doit être informé à tous les moments de la procédure de négociation de l'accord. Le protocole de l'accord de partenariat de pêche Union européenne Mauritanie doit être renouvelé le 31 décembre

D'autre part, certains navires européens ont aussi été arraisonnés par les autorités mauritaniennes, et cela sans justification. Par ailleurs, des méthodes alternatives au système satellitaire de contrôle VMS prévu par l'accord sont utilisées par les autorités mauritaniennes, ce qui rend le travail des armateurs plus difficile.

Il faudra aussi clarifier les mesures techniques qui s'appliquent aux armateurs européens, victimes de discriminations par rapport aux autres flottes qui pêchent dans les eaux mauritaniennes. Enfin, je souhaite que nous ne sous estimions pas l'influence chinoise dans le secteur de la pêche en Mauritanie, qui s'exerce par le biais de joint ventures, sous couvert de pavillon mauritanien, et qui évidemment affecte cette pêche, laquelle échappe à tout contrôle sanitaire, économique et social. Sans oublier bien entendu le pillage des ressources que cette pêche représente dans les eaux mauritaniennes. Il faut que nous puissions quantifier et faire contrôler cette pêche afin de contribuer au développement de la pêche locale et de faciliter le travail des armateurs européens. Cela me paraît indispensable. Je rappelle que les membres de la commission de la pêche souhaitent recevoir rapidement l'évaluation ex post in extenso de l'accord et pouvoir être présents lors des réunions des commissions mixtes afin de pouvoir observer la mise en œuvre de cet accord. Je vous le redis, Monsieur le Président, nous sommes très bien à Strasbourg, où cet hémicycle a toute sa place.